það er tillaga kjörbréfanefndar að kosningin sé talin gild svo og kjörgengi þingmanna og kjörbréf allra alþingismanna svo og kjörbréf jafnmargra varamanna sem landskjörstjórn gaf út að loknum alþingiskosningum tuttugasta og fimmta apríl síðastliðnum sé samþykkt ég ber því í einu lagi upp kjörbréfin öll það er kjörbréf aðalmanna og varamanna sem fram koma í áliti kjörbréfanefndar og skoðast þau samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum